virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktun um fullgildingu á samþykkt alþjóðavinnumálastofnunarinnar númer hundrað fimmtíu og átta um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda flutningsmenn og konur eru lilja mósesdóttir ásmundur einar daðason þráinn bertelsson ólafur þór gunnarsson jórunn einarsdóttir jónína rós guðmundsdóttir sigríður ingibjörg ingadóttir mörður árnason eygló harðardóttir og þór saari tillaga sama efnis var áður flutt á fjórum löggjafarþingum af bryndísi hlöðversdóttur þáverandi þingmanni ástæða þess að ég mæli fyrir þessari ályktun nú er sú að í rannsóknum mínum á íslenskum vinnumarkaði í evrópsku samhengi hef ég oftar en einu sinni staðnæmst við þá staðreynd að réttur launafólks hér á landi er lakari en almennt gerist á evrópska efnahagssvæðinu þegar kemur að framkvæmd uppsagna samþykkt númer hundrað fimmtíu og átta tryggir launafólki lágmarksstarfsöryggi og hefur efni samþykktarinnar víða verið viðurkennt sem lágmarksréttur launafólks við uppsagnir nú hafa alls þrjátíu og fimm ríki fullgilt samþykktina þar af tvö norðurlönd en í noregi og danmörku er byggt á sambærilegum reglum og þeim sem samþykktin byggist virðulegi forseti samþykkt alþjóðavinnumálastofnunarinnar númer hundrað fimmtíu og átta nær meðal annars ekki til ákveðinna flokka launafólks þó svo að gert sé ráð fyrir að hún eigi við um alla sem starfa á vinnumarkaði þar með talda opinbera starfsmenn þeir flokkar sem hafa verið undanskildir eru þeir sem hafa verið ráðnir tímabundið í vinnu eða ráðnir til reynslu eða þjálfunar um tíma einnig má undanskilja þá sem ráðnir eru tilfallandi um skamman tíma aðilar vinnumarkaðarins geta jafnframt heimilað að undanskilja tiltekna flokka launafólks ef ráðningarkjör þess og starfsskilyrði lúta sérstakri skipan virðulegi forseti meginefni samþykktarinnar má skipta í þrjá þætti sá fyrsti felst í því að atvinnurekanda er gert skylt að rökstyðja uppsögn starfsmanns ef eftir því er óskað annar þátturinn felur í sér að starfsmanni skal ekki sagt upp nema til þess sé gild ástæða og eru ástæðurnar tilgreindar ástæður sem viðkoma hæfni hegðun starfsmanns eða rekstrarlegum ástæðum fyrirtækisins stofnunarinnar eða þjónustunnar í fimmtu grein samþykktarinnar er nánar skilgreint hvað skuli ekki teljast gild ástæða uppsagnar en þar eru talin upp atriði eins og aðild að stéttarfélagi eða þátttaka í starfsemi þess að gegna stöðu trúnaðarmanns launafólks að hafa borið fram kæru eða tekið þátt í málssókn gegn atvinnurekanda svo eitthvað sé nefnt þriðji þátturinn í þessari samþykkt er að kveðið er á um tiltekið málsmeðferðarkerfi og það er eitt af því sem vantar á íslenskum vinnumarkaði sérstaklega

er sagt upp á rétt á ákveðinni málsmeðferð starfsmanninum skal gefinn kostur á að verja sig gegn aðfinnslum sem á hann eru bornar hann skal eiga rétt á að vísa uppsögninni til hlutlauss aðila og hann á rétt á bótum vegna ólögmætrar uppsagnar einnig er heimilt að kveða á um að hann eigi rétt á endurráðningu ljóst er að þessir þrír þættir samþykktarinnar munu gerbreyta stöðu íslensks launafólks til hins betra ef þeir eru teknir upp í íslensk lög virðulegi forseti aðilar vinnumarkaðarins hafa af skiljanlegum ástæðum mjög ólíka afstöðu til samþykktarinnar í minnisblaði frá félagsmálaráðherra frá tvö þúsund og fimm kemur fram að alþýðusamband íslands telji málið fyrst og fremst snúast um rétt starfsmanna til að fá upplýsingar um ástæður uppsagnar og hvort þær byggi á málefnalegum ástæðum það fjalli ekki um rétt atvinnurekanda til að segja upp starfsmanni fullgilding hafi því hverfandi áhrif á sveigjanleika á íslenskum vinnumarkaði og leggur alþýðusamband íslands til að ilo samþykktin verði fullgild og kallar eftir afstöðu stjórnvalda til þess samtök atvinnulífsins telja hins vegar að samþykktin feli í sér bann við uppsögnum af hálfu atvinnurekanda nema hann geti sýnt fram á að ástæða uppsagnarinnar sé samdráttur í rekstri eða að fyrir þeim séu gildar ástæður sem varða hæfni eða háttsemi starfsmanns fullgilding drægi því verulega úr sveigjanleika í íslensku atvinnulífi og fullgilding mundi draga úr vilja fyrirtækja til nýráðninga samtök atvinnulífsins eru þar af leiðandi andvíg fullgildingu samþykktarinnar félagsmálaráðuneytið brást við framangreindri niðurstöðu með því að fela rannsóknasetri vinnuréttar og jafnréttismála við háskólann á bifröst að semja tillögu að leiðbeiningarreglum varðandi uppsagnir starfsmanna í anda samþykktar alþjóðavinnumálastofnunarinnar niðurstaða rannsóknasetursins er sú að ekki sé unnt að setja fram leiðbeiningarreglur um þetta efni nema að til komi pólitísk stefnumörkun og nákvæmari tilsögn um það eftir hvaða fyrirkomulagi sé rétt að vinna reglurnar þingsályktunin er í raun viðbrögð okkar flutningsmanna við þessari niðurstöðu aðilar vinnumarkaðarins hafa þó reynt að semja um málsmeðferð uppsagna í anda þessarar samþykktar við kjarasamninga í febrúar tvö þúsund og átta gerðu sa og asi bókun þess efnis að sátt hefði náðst milli aðila vinnumarkaðarins um fyrirkomulag uppsagna á vinnumarkaði samkvæmt þessari bókun á starfsmaður rétt á viðtali við vinnuveitanda sinn um ástæður uppsagnar óski hann þess ástandið á vinnumarkaði frú forseti er mjög breytt síðan þessi bókun var gerð og alltaf að koma fram fréttir um að óeðlilega hafi verið staðið að uppsögnum flutningsmenn tillögunnar telja þess vegna mikilvægara en áður að standa vörð um réttindi launafólks jafnframt telja flutningsmenn nauðsynlegt að tryggja að reglur sem gilda á vinnumarkaði séu sambærilegar og eru í þeim löndum sem við berum okkur helst við og að íslendingar séu ekki eftirbátar nágrannaríkja á þessu sviði

um að pólitísk afstaða verði tekin til þess hvernig innleiða eigi samþykktina frú forseti ég vil að lokum geta þess að eftirlitsnefnd evrópuráðsþingsins en ég er formaður íslandsdeildar evrópuráðsþingsins gerði nýlega athugasemd við að við værum ekki búin að innleiða samþykkt alþjóðavinnumálastofnunarinnar númer hundrað fimmtíu og átta að lokum vil ég líka geta þess að hér fyrst í dag undir liðnum störf þingsins var einmitt rætt um uppsögn fréttamanns á rúv og háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson tók upp það efni og sagðist hafa fengið þær upplýsingar að viðkomandi starfsmaður sem hafði verið sagt upp hefði ekki fengið tækifæri til málsvarnar en aðeins verið upplýstur um ástæðu uppsagnarinnar og er það mjög sinn í anda þeirrar stöðu sem flestir á vinnumarkaði búa við samkvæmt þessari bókun sem así og samtök atvinnulífsins gerðu hérna tvö þúsund og átta eiga allir sem eru á vinnumarkaði rétt á að fá ástæðu uppsagnar en ekki er búið að móta reglur um það í hvers konar ferli mótmæli viðkomandi einstaklings fer ef hann eða hún er ósátt við þá ástæðu sem gefin er upp fyrir uppsögninni virðulegi forseti ég hjó eftir því að háttvirtur þingmaður sem er þingmaður sjálfstæðisflokksins hafði áhyggjur af því að verið væri að segja upp starfsmanni án þess að hann fengi tækifæri til málsvarnar og vænti ég því þess að þingmenn sjálfstæðisflokksins styðji þessa þingsályktunartillögu með okkur flutningsmönnum og til þess að tengja þessa þingsályktunartillögu enn meira við það sem er að gerast hér úti fyrir utan veggi alþingis kom nýlega líka frétt á svipan punktur is um það að starfsmenn orkuveitunnar hefðu verið ósáttir við það hvernig staðið var að uppsögnum sjötíu starfsmanna núna fyrir mánaðamótin það er því virðulegi forseti ærin ástæða til þess að alþingi samþykki þessa þingsályktunartillögu sem allra fyrst